mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir íslands hönd fríverslunarsamning milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu og arabíska lýðveldisins egyptalands sem undirritaðir voru í davos í sviss tuttugasta og sjöunda janúar síðastliðinn samningurinn við egyptaland er áttundi fríverslunarsamningurinn sem efta ríkin gera við ríki fyrir botni miðjarðarhafs sem tekur þátt í svæðisbundnu samstarfi ríkja evrópusambandsins og miðjarðarhafsríkja svonefnt barcelona ferli samningaviðræðurnar tóku tíu ár og lauk í október tvö þúsund og sex mikil áhersla hefur verið lögð á að efta ríkin og egyptaland fullgildi samninginn hið fyrsta svo hann komist til framkvæmda samningurinn nær fyrst og fremst til vöruviðskipta samkvæmt samningnum fella egyptar niður tolla á vörur aðrar en landbúnaðarvörur í áföngum þá felur samningurinn í sér tollkvóta fyrir flestar mikilvægustu sjávarafurðir íslands kvótarnir stækka eftir ákveðnu fyrirkomulagi á sex ára tímabili sem að lokum leiðir til fullrar fríverslunar af þeim sökum standa vonir til þess að samningurinn muni skapa aukin tækifæri fyrir viðskipti með sjávarafurðir milli íslands og egyptalands þá kann egyptaland einnig að verða áhugaverður markaður fyrir aðrar útflutningsvörur íslendinga ákvæði eru einnig í samningnum um vernd hugverkaréttinda fjárfestingar þjónustustarfsemi greiðslu og fjármagnsflutninga samkeppnismál tækni og fjárhagsaðstoð stofnanaákvæði samráð og lausn ágreiningsmála einnig eru tollar á tilteknum landbúnaðarvörum lækkaðir eða felldir niður með tvíhliða samningum milli egyptalands og hvers efta ríkis fyrir sig til dæmis fær íslands markaðsaðgang fyrir lifandi hross til egyptalands og tvö þúsund tonna tollkvóta fyrir lambakjöt ég legg til hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar